Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les imperfections dans la rédaction des textes applicables permettent à l'industrie semencière de s'approprier des caractéristiques végétales qui préexistent dans la nature et appartiennent donc à notre patrimoine commun, à notre domaine public.

Le sérieux de l'examen de l'état de l'art antérieur qui, au sein de l'Office européen des brevets, est censé éviter l'appropriation privée sur des éléments de notre domaine public, est gravement menacé, d'une part, par les objectifs de rendement en termes de délivrance de brevets, tout à fait insoutenables, et, d'autre part, par des problèmes de gestion de l'Office d'une extrême gravité.